Ik kan niet begrijpen en aanvaarden dat cultuur, gewoonten, religie, traditie of de zogenaamde 'eer' een excuus kunnen zijn om vrouwen te onderdrukken en te misbruiken.

En hoe kan het bestrijden van geweld niet in overeenstemming zijn met traditionele waarden?

Geweld tegen vrouwen, en bij uitbreiding tegen alle genders, hoort niet thuis in onze Europese samenleving. We slaan onszelf zo graag op de borst voor onze Europese waarden en grondrechten, maar hebben het moeilijk de meest flagrante vorm van discriminatie te veroordelen.